du système d'homologation des dispositifs médicaux.

Ces fraudes montrent bien que ce marquage présente de graves lacunes.

Il y a d'ailleurs beaucoup trop de diversité dans les États membres à cet égard.